Voorzitter, we praten vaak over brexit als een technisch gegeven, maar ik wil hier nog één keer benadrukken het gaat over mensen en de gevolgen voor diezelfde mensen.

Dat geldt dus ook voor het toekomstige handelsverdrag met de Britten.

Anders zijn het de Europese werknemers die het slachtoffer worden van hun politieke beslissingen.